Monsieur le Président, je trouve très positif que nous soyons nombreux dans cet hémicycle à réaffirmer notre soutien et notre solidarité envers le nouveau gouvernement grec, et à travers lui envers le peuple grec, qui a été durement éprouvé

Je trouve cela positif parce que, lorsque j'entendais un certain nombre de dirigeants et surtout les dirigeants conservateurs à l'issue du Conseil, j'avais l'impression que certains considéraient que le peuple grec avait mal voté et qu'il fallait lui faire payer ce vote.

C'est d'autant plus important pour moi parce que je suis passionnément Européen et je regrette les propos malheureux du président de la Commission, qui laissaient à penser que la démocratie devait s'arrêter là où commençaient les traités. Je crois que si l'on est passionnément Européen, on ne doit pas donner à l'Europe le visage d'une injonction disciplinaire et d'une obsession des carcans.